Drôle de conception de la solidarité européenne dont vous nous rabattez pourtant les oreilles.

De respecter à la lettre les accords de Schengen? Ces accords prévoyaient la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne et je ne ferai pas grief aux pays de l'ex Union soviétique d'en avoir été de fervents partisans. Mais en contrepartie, ces mêmes accords étaient censés garantir les frontières extérieures de l'Union européenne. Or, devant l'échec manifeste de Frontex, face à l'absence de volonté politique d'endiguer l'afflux sans précédent d'immigrés clandestins, M. Orbán fait ce que tous les responsables européens auraient dû faire, il protège son peuple de cette immigration massive et incontrôlée dont il a pu voir les conséquences en Europe occidentale chômage de masse, communautarisme et, aujourd'hui, terrorisme.